Yo le invitaría, señor Comisario, a que la Dirección General de Competencia fuera más activa en muchos más ámbitos.

Pues, en mi opinión, el pecado de omisión es tanto o más grave que los otros tipos de pecados, porque solo con una Dirección General de Competencia fuerte y muy proactiva en muchos ámbitos podremos conseguir desincentivar conductas contrarias a la libre competencia. Finalmente, soy muy consciente de que desde el Parlamento tenemos que impulsar que —sin que necesariamente tengamos que alterar el volumen de recursos de la Comisión— haya transferencia de recursos humanos y materiales de direcciones generales menos activas a las que son más activas. Ahora tenemos una corriente de pensamiento que invita a reducir la Comisión Europea.

Pues bien, una de las que hay que reforzar es la Dirección General de Competencia. Necesitamos, quizás, menos Comisión Europea para las cuestiones pequeñas pero, seguramente, más Comisión Europea para las grandes cuestiones y por ahí pasa el importante papel de la Dirección General de Competencia. Y, finalmente, le agradezco también que haya contado con los diputados y con el Parlamento Europeo.

Podría haber hecho sus declaraciones en la Comisión Europea.